Señora Presidenta, mañana aprobaremos este tercer programa plurianual de salud, que tiene como principal objetivo reducir las desigualdades en el acceso a la salud.

Las políticas de austeridad dictadas por la troika, de la que la Comisión forma parte, están teniendo un efecto devastador, que hay que denunciar aquí, en el acceso a la salud.

Se están cebando con los más vulnerables y, si no es así lo que digo, reto a la Comisión a que traiga un solo dato a este Parlamento que avale los efectos de la austeridad sobre el bienestar de los ciudadanos europeos. No se han hecho estudios suficientes que evalúen el impacto de los recortes sobre la salud, del copago, de lo que está pasando con el acceso a la sanidad con estas medidas. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que decir a los Estados que inviertan en salud pública para reducir los efectos de las medidas de austeridad aplicadas para combatir la crisis. De verdad, insten a los Estados a que promuevan un acceso igualitario a la sanidad insten a los Estados a que no conviertan la salud y su derecho en un negocio para unos pocos.